Domnule președinte, stimați colegi, doresc de la bun început să subliniez că susțin rezoluția și felicit grupurile politice care și au asumat o asemenea revoluție. Vin dintr o țară care are îngrijorări privind situația cetățenilor săi care trăiesc în Marea Britanie. Problematica eventualei introduceri de către Marea Britanie a vizelor pentru cetățenii din țara mea ulterior datei retragerii Marii Britanii din UE, constituie un subiect major pentru mine și țara mea. Discriminarea unor cetățeni europeni, oricare ar fi naționalitatea lor, este de neacceptat. De aceea, felicit că în rezoluție avem acest cuvânt magic reciprocitate.

Aceasta trebuie să fie condiția de bază alături de plata în 28 a tot ce s a cheltuit din bugetul Uniunii Europene și nu în 27. Felicit raportorii decizia de a părăsi Uniunea Europeană are un cost și acest cost trebuie suportat și de cel care și a asumat decizia, nu numai de cei cărora, oricum, le a creat probleme de reorganizare. Este păcat însă că suportă acest cost și cetățenii care nu au votat Brexitul. Ar fi foarte interesant ca Marea Britanie să aibă un referendum în cunoștință de cauză după ce se negociază în Brexitul.